Am meisten hat mich überrascht, dass die Mitgliedstaaten so spielend zugestimmt haben, dass sie jetzt eine Datenbank errichten und diese auch europäisch verknüpft wird.

Hier ist eine wichtige Voraussetzung gegeben. Ich warne aber vor zuviel Übernahme von Meldungen einzelner Bürger über Nebenwirkungen.